Ich kann darauf eigentlich nur antworten Zum einen scheint die Absorptionsrate in Griechenland hoch zu sein, und wenn ich das Wort scheint benutze, dann liegt das daran, dass ich diesen Bericht tatsächlich nicht erhalten habe, beziehungsweise in einer Sprache, die mir nicht bekannt ist. Und eine abschließende Bewertung darüber, ob die Absorptionsrate tatsächlich so hoch ist, ob das Geld in vernünftige Projekte gegangen ist, ob das zu einem wirtschaftlichen Aufschwung beigetragen hat, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht abgeben.

Sie hat uns gesagt, dass das alles okay war. Ich würde das gerne einmal lesen, mit Zahlen, Fakten und Argumenten seitens der griechischen Regierung. Solange ich das nicht habe, beziehungsweise solange ich diesen Bericht nicht in der Sprache habe, die ich verstehe, kann ich auf diese Frage leider nicht konkret antworten.